Señor Presidente, gracias, señor Comisario, los diputados socialistas estamos muy contentos con esta iniciativa tiene usted todo nuestro apoyo

Porque el problema es gravísimo.

No pueden seguir haciendo lo mismo, porque lo que han hecho hasta ahora ha traído esta tragedia. Hay que reprogramar los recursos del Fondo Social Europeo, hay que poner mucha imaginación, nuevos agentes sociales y tomarse en serio lo que es un problema no de ellos sino de todos nosotros.